Signor Presidente, onorevoli colleghi, la memoria del passato è indispensabile per costruire il nostro futuro e, proprio oggi, la nostra memoria va alle 368 vittime che il 3 ottobre di cinque anni fa persero la vita al largo di Lampedusa nel tentativo di raggiungere le nostre coste.

Il 3 ottobre 2018 il Mediterraneo continua ad essere un'emergenza e le politiche di integrazione e di inclusione sono ancora molto ostacolate. Si continua a morire nel Mediterraneo, nell'indifferenza di coloro che in questi anni sono stati attenti ad erigere muri e salvaguardare le frontiere, piuttosto che salvare le vite umane, nella complicità di chi ha speculato sulla pelle dei più deboli facendo credere all'Europa di poter fermare gli sbarchi chiudendo i porti di coloro che hanno fatto naufragare Mare Nostrum, la prima operazione umanitaria nel Mediterraneo, fortemente voluta dal governo italiano di allora di chi si è opposto al sistema di ricerca e salvataggio in mare attraverso campagne di diffamazione vergognose contro le ONG impegnate nella solidarietà e salvaguardia dei diritti umani. A tutto questo si aggiungono campagne denigratorie contro chi, tra mille difficoltà, cerca di mettere in piedi un sistema di accoglienza e di integrazione. Reitero qui la mia solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Gli amministratori locali vanno sostenuti, sono loro che, offrendo servizi essenziali ai migranti, creando opportunità di istruzione e di lavoro, sviluppano un ambiente favorevole alla loro ulteriore integrazione. Basta campagne denigratorie contro chi lavora per la coesione sociale, formando i nuovi cittadini di domani.